Deswegen ist es heute so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es öffentliche Investitionsbanken gibt, die genau an dieser Schnittstelle stehen, die den Markt funktionieren lassen und ein öffentliches Mandat haben, sich für die Interessen unserer Zukunft einzusetzen. Deswegen ist meine Prognose für die Präsidenten der beteiligten Banken, die heute bei uns sind, dass wir sie in Zukunft noch mehr brauchen werden als im Moment und in der Vergangenheit. Der Bericht des Kollegen Mitchell hat zwei Schwerpunkte. Er fordert dazu auf, eine gute Arbeitsteilung zu finden, ein Optimum, wenn es darum geht, die Stärken zu bündeln. Und er sagt auch Lassen Sie uns die Arbeit der beiden Institute auf die vor uns liegenden Zukunftsaufgaben konzentrieren, also den Klimawandel, die Sorge, dass Massenentlassungen und Wirtschaftseinbruch drohen, wenn wir nicht gegensteuern, und die Forderung, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, nach öffentlicher Infrastruktur, damit das vorankommt, was uns wieder Luft verschafft und was uns auch eine Perspektive gibt. Deswegen mein Dank an den Kollegen Mitchell für die gute Zusammenarbeit.

Noch eine Bemerkung an die Kollegin Stauner, weil sie gerade zu den Aufsichtsregeln gesprochen hat Natürlich müssen öffentliche Banken Aufsichtsregeln unterliegen, und sie müssen richtig kontrolliert werden, aber sie können nicht den gleichen Aufsichtsregeln unterliegen wie ganz normale Kreditinstitute. Ansonsten wären sie nicht in der Lage, die Risiken zu übernehmen, von denen wir oft genug wollen, dass sie übernommen werden.